Köszönöm a megszólalás lehetőségét.

Az egyik beszédében világosan összekötötte politikai jövőjét a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével. Ez azt is jelenti, ha Önt holnap megválasztják, a Lisszaboni Szerződés pedig az ír népszavazáson elbukik, akkor Ön le fog mondani? A másik kérdésem Ön harcot hirdetett a nemzeti egoizmus ellen, amely meghatározása szerint szorongásból fakad és szélsőségbe csap át. A kérdésem Ki fogja eldönteni, hogy emberek, szervezetek, vagy pártok ezt a káros tevékenységet folytatják, vagy csupán arról van szó, mint a mi esetünkben, hogy céljuk a nemzettudat ápolása, a nemzeti önrendelkezés szükséges megtartása, hiszen ez az alapja annak, hogy itt, Európában beszélhessünk nemzeti kultúrákról, nyelvekről és sokszínűségről.